Ponovno izvolite, imate besedo. Hvala ponovno za besedo . Dolgoročna konkurenčnost našega gospodarstva je neposredno odvisna od vlaganj v raziskave in razvoj. Na področju vlaganja v raziskave in razvoj je Slovenija v zadnjem obdobju zaostala za povprečjem Evropske unije. Ocenjujemo, da je za dolgoročno zagotavljanje konkurenčnosti nujno povečanje sredstev za raziskave in razvoj v večjem obsegu, kot je predlagano z rebalansom. Posebej poudarjamo pomen razvoja aplikativnih znanj za gospodarstvo. Prav zato predlagamo povečanje sredstev na tej postavki v višini deset milijonov evrov. Hvala lepa.